Pani Przewodnicząca! Jeżeli chcemy się troszczyć o nasze wspólne bezpieczeństwo a są sprawy, które narody mogą realizować skutecznie tylko razem powinniśmy występować jednomyślnie na forum Paktu Północno Atlantyckiego, gdzie sprzymierzona jest większość, zdecydowana większość, chociaż nie wszystkie spośród naszych państw.

Wspólne instytucje, wspólne kompetencje powinniśmy tworzyć dla wspólnie realizowanej polityki, po to żeby ją wzmacniać, ale na pewno nie po to, żeby tworzyć pozory polityki i paraliżować inicjatywę naszych państw.